Er is veel om voor te vluchten. De Partij voor de Vrijheid is voorstander van opvang van deze vluchtelingen in de eigen regio. Zowel de fysieke afstand als de culturele afstand is dan het kleinst. Ik wijs er ook op dat het Vluchtelingenverdrag stelt dat vluchtelingen in het eerste veilige land asiel moeten aanvragen. De ontworteling die plaatsvindt als er iemand vlucht, wordt op deze manier zo beperkt mogelijk gehouden, en integratie noodzakelijk als terugkeer niet mogelijk blijkt wordt daarmee geholpen. Maar nu, Voorzitter, hebben we het over de hervestiging van vluchtelingen. Een onzalig plan om bijvoorbeeld Afghaanse vluchtelingen in Turkije en Somalische vluchtelingen in Ethiopië naar de EU te halen. Brussel wil hier zelfs voor betalen, en deze betaling, Voorzitter, is de verkeerde aanmoediging. Niet alleen dekt het de kosten bij lange na niet, ook kan het geld veel beter en veel effectiever besteed worden in de regio's waar deze vluchtelingen worden opgevangen.